Čierna Hora je v súčasnosti lídrom integračného procesu na Balkáne.

Otvorenie prístupových rokovaní posilnilo v tejto krajine dôležité reformné procesy. Chcel by som preto vyzvať čiernohorských politikov, aby pokračovali v týchto reformách. Práca, ktorá ich stále čaká, sa dotýka najmä boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Tu bude treba prijať dôležité opatrenia na posilnenie transparentnosti pri financovaní politických strán a politických kampaní a na prehĺbenie vyšetrovania prípadov korupcie. Dôležitý posun v politických a ekonomických kritériách, ktoré krajina dosiahla, treba prehĺbiť a vytvoriť stabilný demokratický systém. Politická elita Čiernej Hory musí na tom stále pracovať. Preto situácia, ktorá nastala po prezidentských voľbách, je dôležitým pripomenutím si toho, ako citlivý je tento problém. Z jednej strany treba čo najskôr vyjasniť všetky sporné otázky súvisiace s týmito voľbami, ale na druhej strane treba jasne povedať, že bojkot parlamentu nie je správnym riešením. Na záver by som chcel ešte raz pripomenúť, že prístupové rokovania Čiernej Hory sú dôležitým pozitívnym signálom pre ostatné krajiny regiónu.